Nous avons donc deux ans pour inverser la donne, deux ans pour que nos enfants, nos petits enfants, ces jeunes qui se mobilisent partout dans le monde, puissent tout simplement vivre demain sur cette Terre. Car c'est bien la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Il est temps pour notre Parlement de proclamer l'évidence nous sommes en état d'urgence climatique et environnementale. Regardez le temps qui s'écoule!

2050 tournons la page du libre échange en refusant les nouveaux accords commerciaux et en favorisant, au contraire, la relocalisation économique des activités changeons radicalement la politique agricole commune pour bâtir l'agriculture écologique de demain instaurons la règle verte plutôt que la règle d'or pour que chacune de nos décisions soit désormais prise à l'aune de l'urgence climatique agissons vite avant qu'il ne soit trop tard.